Laten we de politieke dialoog met ons buurland Tunesië verbeteren en onze samenwerking versterken op het vlak van handel, toerisme, cultuur en, last but not least, de strijd tegen terrorisme.

Europa kan maar welvarend en veilig zijn als het ook goed gaat in de buurlanden.

We moeten samen met Tunesië die strijd aangaan, ervoor zorgen dat jongeren niet geronseld worden en een plan opstellen wat te doen als ze terugkeren van die landen. Terrorisme is een gedeeld probleem dat we samen moeten aanpakken. Maar wist u, beste collega's, dat Europol zelfs niet in staat is om met Tunesië op dit vlak samen te werken?

Ik blijf dit een ongelofelijk gemiste kans vinden. Hoe willen wij het in Europa veilig maken als wij niet met al onze Europese buurlanden op dat vlak kunnen samenwerken? Dus alsjeblieft, Commissie en Raad, voeg Tunesië toe aan die lijst met landen en laten we met Europol die strijd aangaan en onze burgers de veiligheid geven die ze verdienen.